il diritto di imporre dazi all'Unione europea, che avrebbe erogato sussidi illeciti in favore del consorzio costruttore di aerei Airbus. L'Italia, pur non facendo parte del consorzio e non avendo quindi nessuna responsabilità diretta in questa diatriba, potrebbe subire ingenti danni economici in quanto una parte dei dazi dovrebbe colpire il settore agroalimentare. Il comparto aeronautico è tra le industrie più complesse dal punto di vista dello sviluppo, della produzione e del finanziamento. La specificità del settore richiede quindi una disciplina globale in materia di sovvenzioni, che consenta a tutti gli operatori di competere su un piano di parità, ma non bisogna far pagare il prezzo di certi comportamenti a chi non c'entra nulla con il settore stesso. Per questo motivo io chiedo alla Commissione di adottare e di dire quali misure specifiche vuole adottare per ridurre l'impatto che i dazi statunitensi produrranno sull'esportazione agroalimentare italiana.